Pentru instituirea progresivă a acestui spațiu, Uniunea trebuie să adopte măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă cu implicații transfrontaliere pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne. Încrederea reciprocă în administrarea justiției în Uniune justifică principiul potrivit căruia hotărârile pronunțate într un stat membru ar trebui recunoscute fără să fie necesare proceduri speciale, iar durata și costurile litigiilor transfrontaliere ar trebui să fie diminuate. Pentru a asigura protecția consumatorilor și a angajaților, pentru a proteja competența instanțelor statelor membre în situații în care acestea dețin competență judiciară exclusivă și pentru a respecta autonomia părților, anumite norme de competență judiciară din prezentul regulament trebuie să se aplice indiferent de domiciliul pârâtului.